Es ist ihm gelungen, das zu einem vernünftigen Ganzen zu bekommen, dem wir letztlich alle zugestimmt haben. Wir stimmen auch alle zu bei dem, was wir jetzt auf dem Tisch haben.

Das ist alles gut und richtig. Aber ich denke, wenn Ismail Ertug sagt, wir haben jetzt etwas geschaffen für den Lkw der Zukunft, dann ist das nicht ganz richtig. Wir haben einige Chancen ausgelassen. Das finde ich ausdrücklich schade. Es ist z. B. so, dass wir den verlängerten Sattelaufleger nicht mit drin haben. Wir haben zwar den 45 Fuß Container, aber keinerlei Möglichkeiten für den 48 Fuß Container, der schon auf den Weltmeeren unterwegs ist. Verkehr von morgen mitbeobachten und mitbetrachten heißt eben auch, die Rahmenbedingungen für Verkehr von morgen einzurichten. Natürlich ist es richtig Nicht alles, was länger ist, kann überall fahren, da hat Lucy Anderson schon recht. Es kann auch auf keinen Fall sein das ist auch in Deutschland nicht der Fall dass längere Lkws, also die richtig langen, die 26 Meter langen, in die Städte fahren. Aber es gibt Infrastruktur, wo es möglich

Wir haben nicht die Infrastruktur, also sollen sie bei uns nicht fahren. vollkommen

sein. Deswegen freue ich mich sehr auf diese Revisionsklausel, die von der Kommission kommt hoffentlich schon vor 2020. Und noch etwas Es ist so, dass

B. auch in Deutschland Nordrhein Westfalen, das größte Bundesland, zugestimmt hat, sich bei diesem Feldversuch für lange Lkws zu beteiligen mit einer rot grünen Regierung wohlgemerkt das ist etwas, was ich begrüße, weil ich denke, dass das die richtige Richtung ist. Als letztes, Frau Kommissarin, eine Frage, weil es hier Unklarheiten gibt Dürfen die langen Lkws über Grenzen fahren oder nicht?